Monsieur le Président, Madame Fotyga, vous ne traitez pas vraiment de la communication stratégique. Vous proposez des mesures coercitives pour lutter contre une propagande non définie, qui émanerait de pays hostiles à l'Union européenne.

Il faut désormais déployer la censure pour condamner la volonté populaire qui monte partout en Europe. Nous sommes dans une approche stalinienne. À quand les camps de rééducation?

Madame, vous trahissez l'héritage d'un grand Polonais, Saint Jean Paul II, qui voulait travailler pour une Europe avec la Russie, une Europe chrétienne, capable de donner son souffle de l'esprit à un monde désormais multipolaire, à une Europe sans âme. Vous coupez ainsi l'Europe de son âme russe et de son âme tout